herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti allsherjarnefndar um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna tvö þúsund og átta og tengdra atburða nefndin hefur fjallað um málið á fjölmörgum fundum sínu og fengið allmarga gesti einnig hafa borist nokkrar umsagnir skriflega með frumvarpinu er lagt til að stofnuð verði sérstök rannsóknarnefnd á vegum alþingis til að leita sannleikans um aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna tvö þúsund og átta og tengdra atburða þá skal nefndin leggja mat á hvort um mistök eða vanrækslu hafi verið að ræða við framkvæmd laga og reglna um fjármálastarfsemi á íslandi og eftirlit með henni og hverjir kunni að bera ábyrgð á því frumvarp þetta á sér sérstöðu en það er lagt fram eins og háttvirtum þingmönnum er kunnugt af forseta alþingis og formönnum allra stjórnmálaflokka á alþingi og er afrakstur um skipun sérstakrar rannsóknarnefndar í frumvarpinu kemur fram að nefndin skal skipuð dómara úr hæstarétti sem jafnframt á að vera formaður umboðsmanni alþingis og einum háskólamenntuðum sérfræðingi sem hafi einnig er gert ráð fyrir að forsætisnefnd skipi sérstakan þriggja manna vinnuhóp einstaklinga með háskólamenntun á sviði hug og félagsvísinda sem vinni í samráði við rannsóknarnefndina að athugun á starfsháttum og siðferði viðskiptalífsins meginmarkmiðið með frumvarpinu er að rannsakaðar verði orsakir og aðdragandi þess vanda sem íslenskt efnahagslíf stendur frammi fyrir í því sambandi þarf að líta til þess að hve miklu leyti megi rekja vandann til innlendra ástæðna og einnig þess hver hafi verið áhrif og afleiðingar alþjóðlegrar fjármálakreppu afla þarf upplýsinga um og meta þjóðhagslega þætti atriði sem varða stjórnun fjármálafyrirtækja lagaumhverfi og fleira með vísan til eftirlitshlutverks alþingis samkvæmt stjórnarskránni og þingræðisreglunni er einnig ætlunin að nefndin rannsaki þátt stjórnvalda og eftirlitsaðila í aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna á fundum sínum ræddi nefndin einnig um tengsl við frumvarp til laga um sérstakan saksóknara hundrað fertugasta og fyrsta mál þingskjal hundrað fimmtíu og sex sem dómsmálaráðherra lagði fram hér á þingi og nú er orðið lögum allsherjarnefnd telur nauðsynlegt að gera skýran greinarmun á þessum tveimur málum embætti sérstaks saksóknara er ætlað að annast sakamálarannsókn það er rannsókn á grun um refsiverða háttsemi í aðdraganda og tengslum við fjárþrot fjármálafyrirtækja hinni sérstöku rannsóknarnefnd á vegum alþingis er hins vegar ætlað að vinna að rannsókn á ástæðum hruns bankanna og efnahagsáfallanna og leggja meðal annars mat á hvort mistök hafi verið gerð við stjórn efnahagsmála og eftirlit með bönkunum rannsóknin getur þannig til dæmis beinst að aðgerðum ríkisstjórnar eða einstakra ráðherra stjórnendum og eigendum fjármálafyrirtækja og stjórnendum stofnana samkvæmt frumvarpinu er ekki ætlunin að taka hugsanlega refsiábyrgð einstaklinga til athugunar en komi fram vísbendingar um refsiverð brot í rannsókn nefndarinnar skal hún tilkynna ríkissaksóknara og hlutaðeigandi stjórnendum hjá ríkinu um það rannsóknarnefndinni er ætlað að skila áliti í skýrsluformi til alþingis þar sem tekið er á þeim atriðum er rannsóknin beinist að í ljósi þessa er það skýrt að hlutverk rannsóknarnefndarinnar er ekki ætlað að rannsaka hugsanlega refsiábyrgð einstaklinga í athugasemdum í greinargerð með fjórtándu grein er tekið fram að við rannsókn nefndarinnar kunni að koma fram upplýsingar sem vakið geta grunsemdir um að slíkt brot hafi verið framið enda teljist brotið að mati nefndarinnar alvarlegt það er skilningur allsherjarnefndar að með þessu sé átt við hvers konar brot sem varðað geti refsiviðurlögum og leggur allsherjarnefnd því til að mat nefndarinnar á því hvort brot teljist alvarleg verði fellt brott er breytingartillaga um það á sérstöku þingskjali í greininni er rannsóknarnefndinni falið að tilkynna ríkissaksóknara brot af þessu tagi og allsherjarnefnd leggur til að kveðið verði skýrt á um það í greininni að ríkissaksóknari skuli að taka ákvörðun um hvort rannsaka beri mál í samræmi við lög um meðferð sakamála þannig að það sé skýrt hvernig ríkissaksóknari skuli bregðast við ef hann fær tilkynningu um ætluð eða meint refsiverð brot nefndin ræddi nokkuð um ráðherraábyrgð á fundum sínum og telur rétt að leggja áherslu á að alþingi er handhafi ákæruvalds gagnvart ráðherrum vegna embættisreksturs þeirra samkvæmt fjórtándu grein stjórnarskrár lögum um ráðherraábyrgð og lögum um landsdóm komist rannsóknarnefndin að því að ráðherra hafi gert mistök eða sýnt af sér vanrækslu í starfi samanber fyrstu málsgrein fyrstu grein skal hún gera grein fyrir því í skýrslu til alþingis sem hefur það hlutverk að meta hvort tilefni sé til að ráðherra sæti ábyrgð fyrir það í því sambandi vill allsherjarnefnd taka sérstaklega fram að á vegum þingsins hefur vinnuhópur sérfræðinga verið að störfum í nokkra mánuði sem hefur það hlutverk að gera úttekt á gildandi reglum um þingeftirlit og gera tillögur að hugsanlegum úrbótum undir þetta verksvið falla meðal annars lög um ráðherraábyrgð og landsdóm nefndin telur þó skýrara að tekið sé fram í frumvarpinu sem hér um ræðir sérstaklega að um ráðherraábyrgð fari samkvæmt sérstökum lögum og leggur til breytingu þess efnis allsherjarnefnd ræddi nokkuð um það í starfi sínu hvort verkefni rannsóknarnefndarinnar væri of þröngt afmarkað þegar litið er til þess að starfsemi fjármálafyrirtækja er víðfeðm og margt í starfsemi annarra í viðskiptalífinu sem tengist þeim og getur skýrt hugsanlega þann vanda sem búi er og er það vísað til atriða eins og endurskoðunar fjármögnunar og útlánastarfsemi eignarhalds og tengsl við atvinnulífið almennt nefndin gerir því tillögu um að við fyrstu málsgrein fyrstu grein bætist nýr töluliður sem undirstriki þennan skilning nefndarinnar á hlutverki rannsóknarnefndarinnar þá telur nefndin einnig rétt að leggja til sambærilega breytingu á öðrum tölulið sem verður þá þriðja tölulið þannig að við úttekt á reglum íslenskra laga um fjármálamarkaðinn bætist orðin og tengda atvinnustarfsemi þannig að talað sé um fjármálamarkaðinn og tengda atvinnustarfsemi nefndin áréttar að í annarri málsgrein fyrstu grein frumvarpsins er rannsóknarnefndinni heimilt að því marki sem hún telur nauðsynlegt að láta rannsókn sína taka til atburða eftir gildistöku laga númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta neyðarlaganna svokölluðu eða gera tillögu um frekari rannsókn á slíkum atburðum nefndin vill taka það fram að rétt getur verið að rannsóknarnefndir rannsaki atburði sem áttu sér stað eftir setningu þessara laga og tengjast með einum eða öðrum hætti falli bankanna þannig að þrátt fyrir að meginsjónarmiðið sé auðvitað það að rannsóknarnefndin beini sjónum sínum að aðdraganda og orsökum falls bankanna þá geta atburðir sem átt hafa sér stað eftir setningu neyðarlaganna verið með þeim hætti að eðlilegt sé að þeir séu skoðaðir í samhengi við starf þessarar nefndar og leggur allsherjarnefnd áherslu á að það er opið samkvæmt frumvarpinu að slík atvik verði tekin til skoðunar af rannsóknarnefndinni í þriðju málsgrein fyrstu grein frumvarpsins

nefndin telur hugsanlegt að það sé of þröng afmörkun að takmarka starf þess vinnuhóps sem á að fjalla um þennan þátt í samráði við rannsóknarnefndina og þarna er nú villa í nefndarálitinu því þarna kemur inn tilvísun um að í stað orðsins fjármálamarkaður komi viðskiptalíf en niðurstaða allsherjarnefndar var sú að orðavalið væri með þeim hætti eins og birtist í breytingartillögum nefndarinnar

skuli kanna hvort starfshætti brot siðferði á fjármálamarkaði hafi átt þátt í þeim áföllum sem yfir dundu og með því að hafa þetta opið þá er þessum sérstaka vinnuhópi í rauninni gefið svigrúm til þess að meta það hvort hann telji ástæðu til þess að skoða starfshætti og siðferði í víðari skilningi ekki bara á sviði fjármálamarkaðar heldur í viðskiptalífinu almennt og eftir atvikum í stjórnmálum og í samfélaginu að því marki sem það stendur í samhengi við orsakir og aðdraganda falls íslensku bankanna rannsóknarnefnd á vegum alþingis síðan segir í nefndarálitinu þá ræddi nefndin nokkuð um skipun rannsóknarnefndarinnar en samkvæmt frumvarpinu skal skipa einn dómara hæstaréttar íslands samkvæmt ákvörðun réttarins umboðsmann alþingis og hagfræðing löggiltan endurskoðanda eða háskólamenntaðan sérfræðing sem hefur víðtæka þekkingu á efnahagsmálum og eða starfsemi fjármálamarkaða og skal sá síðastnefndi tilnefndur af forsætisnefnd alþingis kom fram í starfi nefndarinnar að markmiðið með þessari skipun sé að tryggja sjálfstæði rannsóknarnefndarinnar þannig er gert ráð fyrir að þeir sem stýri þessari viðamiklu rannsókn verði sjálfstæðir og óháðir og búi yfir jafnframt mikilli reynslu og þekkingu samkvæmt fyrsta tölulið fyrstu grein frumvarpsins skal skipa í nefndina dómara hæstaréttar samkvæmt ákvörðun dómara réttarins og skal hann vera formaður fyrir nefndinni var þeim sjónarmiðum hreyft að þar sem rannsóknarnefndin er á vegum alþingis færi betur á því að forsætisnefnd alþingis skipaði þennan hæstaréttardómara í nefndina allsherjarnefnd féllst á þau sjónarmið og leggur til breytingu á ákvæðinu í þá veru allsherjarnefnd ræddi nokkuð hvort samsetning rannsóknarnefndarinnar væri of lögfræðilega miðuð með því að tveir nefndarmenn séu lögfræðimenntaðir það er hæstaréttardómarinn sem áður er vikið að og umboðsmaður alþingis nefndin telur rétt að benda á í því sambandi að þau verkefni sem nefndinni eru falin eru að talsverðu leyti lögfræðileg er henni meðal annars ætlað að gera úttekt á reglum íslenskra laga um fjármálamarkaðinn leggja mat á hvernig staðið hafi verið að eftirliti með fjármálastarfsemi koma með tillögur um breytingar á lögum reglum vinnubrögðum og skipulagi opinberrar stjórnsýslu og gera ráðstafanir til þess að hlutaðeigandi yfirvöld fjalli um mál þar sem grunur vaknar við rannsókn nefndarinnar um refsiverða háttsemi eða brot á starfsskyldum samkvæmt frumvarpinu er það líka verkefni rannsóknarnefndarinnar að skipa vinnuhópa og ráða starfsmenn sér til aðstoðar þá getur rannsóknarnefndin leitað sérfræðilegrar aðstoðar innlendra og erlendra aðila við mat á einstökum þáttum með aðkomu sérfræðinga og starfshópa er mætt því sjónarmiði að fá færustu sérfræðinga innlenda sem erlenda til að fjalla um mismunandi þætti sem að sjálfsögðu kalla á mismunandi sérþekkingu

einnig getur krafan um hlutlægni og hlutleysi kallað á aðkomu erlendra aðila að ákveðnum þáttum rannsóknar málsins sem nefndin telur eðlilegt að rannsóknarnefndin nýti sér það er mat allsherjarnefndar að það sé eðlilegt er að löggjafinn veiti rannsóknarnefndinni talsvert svigrúm til að meta þetta og er svo gert eins og frumvarpið lítur nú út en með þessum heimildum nefndarinnar um að leita til sérfræðinga og skipa vinnuhópa á tilteknum sviðum er líka tryggt að fjölþætt menntun og reynsla verði nýtt í þessari rannsóknarvinnu þá er líka þess að geta að forsætisnefnd skipar enn fremur þriggja manna vinnuhóp einstaklinga með háskólamenntun í heimspeki sagnfræði félagsfræði stjórnmálafræði eða öðrum skyldum greinum sem fjallar í samráði við rannsóknarnefndina um þann þátt rannsóknarinnar sem getið er í þriðju málsgrein fyrstu grein og varðar það sem má kalla siðferðishluta rannsóknarinnar nefndin ræddi nokkuð um þær háskólagreinar sem nefndar eru í ákvæðinu og telur nokkra þörf á að auka við upptalninguna sem þó er ekki tæmandi og bæta fjölmiðlafræði við hana sérstaklega þegar litið er til þess hve fjölmiðlar

herra forseti fram hafa komið athugasemdir umsagnaraðila um að heimildir nefndarinnar til upplýsingaöflunar um meðferð gagna og um skýrslutökur gagnvart einstaklingum gangi nærri þeirri réttindavernd sem leiðir af sjötugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs nefndin telur rétt að árétta það að rannsóknarnefndin verður ávallt í störfum sínum bundin af grundvallarreglum stjórnarskrárinnar þar á meðal um friðhelgi einkalífs þegar einstakar ákvarðanir eru teknar um skýrslutökur gagnaöflun og meðferð upplýsinga er það meðal annars ein af ástæðum þess að nefndin fellst á það að hæstaréttardómari og umboðsmaður alþingis sem hafa mikla sérþekkingu á samspili mannréttindaákvæða og starfa af þessu tagi sitji í nefndinni rannsóknarnefndin verður þannig að gæta stjórnskipulegs meðalhófs og gæta varfærni við mat á því hvort tiltekin skýrslugjöf sé nauðsynleg einkum þegar með henni yrði vikið frá þagnarskyldu samkvæmt öðrum lögum það er mat nefndarinnar að rannsóknarheimildir nefndarinnar það er rannsóknarnefndarinnar brjóti ekki gegn mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar en sem fyrr getur verður nefndin að gæta þess í ríkum mæli við töku einstakra ákvarðana að ekki sé hverju sinni gengið lengra en nauðsyn krefur í þágu þeirra mikilvægu þjóðfélagslegu markmiða sem stefnt er að með nefndarstarfinu nefndin ræddi einnig eins og kemur fram í nefndarálitinu þau ákvæði frumvarpsins sem fjalla um upplýsingaskyldu fyrir nefndinni og afnám þagnarskylduákvæða í sjöttu greinar frumvarpsins er ákvæði sem skyldar sérhvern sem þess er krafinn að afhenda rannsóknarnefnd upplýsingar gögn og skýringar sem hún fer fram á með gögnum er meðal annars átt við skýrslur skrár minnisblöð bókanir samninga og önnur gögn sem nefndin óskar eftir samkvæmt greininni er nefndinni heimilt að kalla einstaklinga til fundar við sig og krefja þá um munnlegar upplýsingar í þágu rannsóknarinnar og er þeim skylt að veita nefndinni upplýsingar þó að þær séu háðar þagnarskyldu samkvæmt lögum fyrir allsherjarnefnd komu fram athugasemdir við að þannig sé undantekningarlaust vikið frá þagnarskylduákvæðum laga og að skylda til að láta nefndinni í té upplýsingar sé með frumvarpinu þannig gerð þagnarskylduákvæðum laga yfirsterkari allsherjarnefnd ræddi í þessu sambandi þagnarskyldu ýmissa starfsstétta svo sem lögmanna og endurskoðenda sem hafa trúnaðarskyldur gagnvart skjólstæðingum sínum og búa oft yfir upplýsingum um einkahagi þeirra kom fram að með afnámi þessarar þagnarskyldu væri þessum starfsstéttum í raun gert ókleift að sinna starfi sínu allsherjarnefndin fellst á að það geti verið varhugavert að veikja þetta trúnaðarsamband nefndin skoðaði í þessu sambandi hvaða reglur gilda um rannsóknarnefndir á vegum danska þingsins þar víkur þagnarskylda almennt fyrir skyldu til að láta nefnd í té upplýsingar og gefa skýringar

allsherjarnefnd leggur því til að lögmönnum endurskoðendum og öðrum slíkum starfsstéttum sem hafa trúnaðarskyldur gagnvart skjólstæðingum sínum verði gert mögulegt að þegja yfir upplýsingum um einkahagi manna sem þeim hefur verið trúað fyrir dómara yrði fengið vald til að meta hvort trúnaðurinn ætti að víkja fyrir almannahagsmunum sem tengjast því að markmiðum laganna verði náð sú heimild næði þó ekki til upplýsinga sem verjanda í sakamáli hefði verið trúað fyrir af skjólstæðingi sínum um málsatvik jafnframt væri tryggt að nefndin gæti ekki leitað upplýsinga hjá aðstoðarmanni um atriði sem honum hefði verið trúað fyrir í tengslum við rannsókn nefndarinnar allsherjarnefnd leggur því til að við sjöttu grein bætist ný málsgrein er verði fjórðu málsgrein um að lögmaður endurskoðandi eða annar aðstoðarmaður verði þó ekki krafinn upplýsinga sem honum hefur verið trúað fyrir út af rannsókn nefndarinnar nema með leyfi þess sem í hlut á síðan er bætt við að ákvæði a og b liðar annarrar málsgreinar ásamt þriðja og fjórðu málsgrein hundrað og nítjánda grein laga um meðferð sakamála gilda enn fremur um upplýsingagjöf þeirra sem þar eru tilgreindir dómari skal samkvæmt því ákvæði skera úr um upplýsingaskyldu þeirra og er ætlunin að mál af því tagi verði rekið samkvæmt sjöttu málsgrein þessarar greinar frumvarpsins niðurstaðan er sem sagt sú að um upplýsingaskyldu þeirra aðila sem þarna koma við sögu sem mundu einkum vera lögmenn og endurskoðendur gilda því sömu reglur og um meðferð sakamála

stífari kröfur um að þessir aðilar víki frá þagnarskyldu sinni heldur en almennt gerist við rekstur sakamála það eru sem sagt sambærilegar reglur nefndin ræddi nokkuð um ákvæði fjórðu málsgrein fjórðu grein þar sem segir að rannsóknarnefndin geti birt upplýsingar sem annars væru háðar þagnarskyldu ef rannsóknarnefndin telur slíkt nauðsynlegt til að rökstyðja niðurstöður sínar hún skal þó því aðeins birta upplýsingar um persónuleg málefni einstaklinga þar með talið fjármál þeirra að hún telji að verulegir almannahagsmunir séu af því að birta upplýsingarnar og þeir vegi þyngra en hagsmunir þess einstaklings sem í hlut á að eðlilegt væri að breyta fjórðu málsgrein fjórðu grein á þann veg að að í stað þess að um ræði undanþágur frá þagnarskyldu sem nefndin telur nauðsynlegar verði rætt um undanþágur sem séu nauðsynlegar af tilteknum ástæðum fellst nefndin á að slík breyting sé til þess fallin að auka traust á málsmeðferð samkvæmt ákvæðum frumvarpsins og eyða vafa um að geðþótti geti ráðið ákvörðun um að birta tilteknar upplýsingar mér finnst ástæða til þess að vísa aftur til þess sem ég áður sagði um að rannsóknarnefndin þarf þegar hún tekur ákvarðanir af þessu tagi að sjálfsögðu að hafa í heiðri grundvallarreglur stjórnarskrár og mannréttindasáttmála um vernd friðhelgis einkalífsins en allsherjarnefnd fellst þó á með frumvarpshöfundum að það geti verið fyrir hendi þær aðstæður að undantekningar séu heimilar og því er því haldið opnu að þegar almannahagsmunirnir af því að birta upplýsingar séu taldir vega mun þyngra heldur en einkahagsmunir þess einstaklings að því að viðkomandi atriði fari leynt að þá verði rannsóknarnefndinni heimilt að birta upplýsingarnar þarna er hins vegar um algjöra undantekningarreglu að ræða sem hlýtur að verða skilin þröngt allsherjarnefnd ræddi einnig um réttarstöðu einstaklinga sem koma fyrir nefndina til skýrslutöku en á það var bent að hugsanlega kæmu fram upplýsingar fyrir rannsóknarnefndinni um atriði sem síðar kynnu að fara til meðferðar hjá ákæruvaldinu í því sambandi telur nefndin rétt að taka skýrt fram að fyrir nefndinni það er rannsóknarnefndinni fer ekki fram rannsókn samkvæmt lögum um meðferð sakamála heldur skal rannsóknarnefndin tilkynna ríkissaksóknara um meint refsiverð brot sem framin kunna að hafa verið og tekur hann ákvörðun um hvort rannsaka beri málin var í þessu sambandi vísað til þess að upp hafa komið mál þar sem óljós skil milli hlutverks rannsóknaraðila hafa valdið vandkvæðum þannig var vísað til þess að við rannsókn samkeppnisyfirvalda á brotum olíufélaganna á ákvæðum samkeppnislaga komu fram upplýsingar sem lagðar voru fram í sakamáli gegn forstjórum félaganna í dómi hæstaréttar frá sextánda mars tvö þúsund og sjö í máli númer níutíu og tvö tvö þúsund og sjö var málinu vísað frá á grundvelli þess að rétturinn taldi að mörkin á milli stjórnsýslurannsóknar og lögreglurannsóknar væru óljós þannig var hvorki gætt þagnarréttar í rannsókn samkeppnisyfirvalda né heldur tryggt að skýrslur sem menn gáfu fyrir samkeppnisyfirvöldum samkvæmt lagaskyldu yrðu ekki síðar notaðar sem sönnunargögn gegn þeim í refsimáli samkeppnislögunum var breytt í kjölfarið til þess að tryggja þessi grundvallarréttindi nefndin leggur því til breytingu á frumvarpinu sambærilega við þetta ákvæði samkeppnislaga þannig að við fjórtándu greinar bætist ný málsgrein um að ekki verði heimilt að nota upplýsingar sem einstaklingur hefur veitt fyrir nefndinni sem sönnunargagn í sakamáli sem höfðað er gegn honum þá ræddi nefndin einnig um aðgang að gögnum eftir að starfi nefndarinnar lýkur í annarri málsgrein sautjándu grein frumvarpsins segir að ákvæði átjánda til tuttugasta og fyrstu grein laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga ákvæði upplýsingalaga og ákvæði stjórnsýslulaga gildi ekki um störf rannsóknarnefndarinnar fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um að þörf væri á að taka skýrlega fram að þegar rannsókninni ljúki öðlist þeir einstaklingar sem rannsóknin hefur beinst að réttindi samkvæmt framangreindum ákvæðum laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga til vitneskju um vinnslu umræddra upplýsinga og einnig réttinda samkvæmt níundu grein upplýsingalaga til aðgangs að gögnum

nefndin leggur því til að við sautjándu grein frumvarpsins bætist ný málsgrein sem verði þriðju málsgrein svohljóðandi þrátt fyrir ákvæði annarrar málsgreinar skulu þeir sem rannsókn hefur beinst að njóta réttinda samkvæmt ákvæðum átjánda til tuttugasta og fyrstu grein laga númer sjötíu og sjö tvö þúsund og níundu grein upplýsingalaga að rannsókn nefndarinnar lokinni enda hafi ákæruvaldið ekki tekið mál viðkomandi til meðferðar sem sakamál fer þá um rétt til aðgangs að gögnum samkvæmt ákvæðum laga um meðferð slíkra mála þá komu einnig fram ábendingar fyrir nefndinni um að í frumvarpinu sé ekki fjallað um hvernig háttað skuli varðveislu þeirra gagna sem aflað er vegna rannsóknarinnar og aðgangi almennings að þeim nefndin leggur því til að skýrt verði kveðið á um hvernig fari um þessi atriði og leggur til að við sautjándu grein frumvarpsins verði bætt ákvæði sem fjalli sérstaklega um það að gögn skuli færð á þjóðskjalasafn íslands að störfum nefndarinnar loknum sem og að um aðgang að þeim þar fari eftir ákvæðum upplýsingalaga í framangreindu mundi felast að við ákvörðun þjóðskjalasafns um veitingu aðgangs að umræddum gögnum yrði að meta hvort rétt væri að takmarka aðgang með vísan til fimmtu grein upplýsingalaga um einka eða fjárhagsmálefni einstaklinga sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari um aðgang að gögnum um slík málefni færi einnig eftir þriðju málsgrein áttundu greinar upplýsingalaga þess efnis að takmarkanir á aðgangi að gögnum falli niður áttatíu árum eftir að þau urðu til við ákvörðun þjóðskjalasafns um veitingu aðgangs að gögnum bæri og að virða ákvæði laga númer sjötíu og sjö tvö þúsund um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga þar á meðal ákvæði sjöundu greinar um sanngirni og meðalhóf nefndin telur rétt að vísa í texta frumvarpsins almennt til laga um meðferð sakamála sem taka munu gildi fyrsta janúar og að vísa í lög um meðferð opinberra mála í ákvæði til bráðabirgða þar sem gildistími þeirra rennur senn út leggur allsherjarnefnd því til nokkrar tæknilegar breytingar í því skyni að lokum leggur nefndin áherslu á mikilvægi þess að tryggðar verði nægar fjárveitingar til starfs rannsóknarnefndarinnar á þessu stigi eru að sjálfsögðu uppi ýmsir óvissuþættir í sambandi við umfang rannsóknarinnar meðal annars hvað varðar þörf á aðkeyptri aðstoð innlendra og erlendra sérfræðinga mikilvægt er að fjárskortur standi ekki í vegi þess að rannsóknarnefndin geti sinnt hlutverki sínu og skilað niðurstöðum bæði fljótt og vel nefndin leggur til eins og kemur fram í nefndarálitinu að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef nú gert grein fyrir og gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir nefndarálit þetta rita sá sem hér stendur atli gíslason ágúst ólafur ágústsson ellert b schram jón magnússon karl fimmti matthíasson ólöf nordal sigurður kári kristjánsson og siv friðleifsdóttir herra forseti ég hef nú farið yfir nefndarálitið sem hér liggur fyrir gert grein fyrir þeim breytingartillögum sem allsherjarnefnd stendur að varðandi þetta frumvarp ég vil undir lok ræðu minnar árétta að mál þetta og tilurð þess á sér mikla sérstöðu það er flutt af forseta alþingis og formönnum allra stjórnmálaflokka á alþingi og við vinnslu málsins í allsherjarnefnd þingsins hefur verið lögð á það mikil áhersla að hafa góða samvinnu um þær breytingar sem gerðar hafa verið og var niðurstaðan sú eins og kemur fram í nefndarálitinu að full samstaða var með nefndarmönnum um niðurstöðuna vil ég ljúka máli mínu á að þakka nefndarmönnum í allsherjarnefnd fyrir